wir haben keine Ahnung.

aus. Sie sind zum Handeln aufgefordert, und passiert ist bisher nichts. Es ist nicht richtig, was Herr Leinen gesagt

Auch das kann man jetzt nicht einfach negieren, da muss man ganz klar sagen, auch das ist ein Problem, denn alle Studien zeigen, dass diese Technologie in ihren Ausführungen letztendlich nicht genügend getestet

Dass nur 15 der Tiere überleben und lebensfähig sind, ist schon ein eindeutiger Verstoß gegen die Tierschutzrichtlinie der EU. Wir haben das Vorsorgeprinzip in der EU, und das müssen wir auch ernst nehmen. Solange gesundheitliche Risiken bestehen und eine Technologie nicht ausgereift ist, dürfen wir letztendlich keine Experimente damit machen.

Nein, wir müssen uns da sehr kritisch mit den neuen Technologien auseinandersetzen.

Ich glaube, eher nicht. Deshalb sollten Sie ernsthaft erst einmal das Moratorium umsetzen und eine Gesetzesvorlage auf den Tisch legen, darauf warten

wird. Gar nichts ist passiert.